Señora Presidenta, ahora mismo en Chile hay 33 mineros bajo tierra esperando su rescate. Tienen toda nuestra solidaridad, igual que tienen todo el apoyo de los socialistas europeos los mineros que exigen en los pozos y en las calles de Asturias, El Bierzo, Aragón y Palencia el rescate de la industria europea del carbón.